Monsieur le Président, j'interviens sur la base du règlement intérieur dont j'ai oublié l'article et qui prévoit que l'hymne européen serait joué lorsque nous recevons les chefs d'État ou lors de séances solennelles. Nous avons récemment reçu le président de la République de Tunisie, M.

J'aimerais savoir s'il y a eu des changements dans cette pratique et je regrette que l'hymne n'ait pas été joué dans l'hémicycle à ces deux occasions.